Projekt modyfikacji dyrektywy to zagrożenie dla miejsc pracy oraz ryzyko dalszego wzrostu cen energii. Zagrożeń jest więcej, również natury demokratycznej. Komisja Europejska w dość zuchwały sposób prosi Parlament o zgodę na nieograniczoną ingerencję w ustanowiony wcześniej mechanizm rynkowy.

Reprezentujemy gospodarkę europejską i Europejczyków nie Chiny i Stany Zjednoczone.

Spotkałem obywateli, którzy widzą w tym cechy sabotażu po prostu działanie na szkodę, elementarne zagrożenie.

Bierzmy przykład z Komisji Przemysłu i głosujmy jak nasze koleżanki i koledzy. Jest to jedyna droga.